Ich glaube, bei diesem Thema haben wir einen sehr breiten Konsens hier im Hause. Es ist wichtig, dass auch diese Konferenz von uns Europäern mit einer gemeinsamen Haltung bestritten wird. Auch bei diesem Thema gilt Da sind wir gemeinsam stark. Ich hoffe, dass wir in den Verhandlungen mit dem Iran doch zu einem Abkommen kommen werden. Also, wir unterstützen hier von ganzem Herzen die Bemühungen der Gruppe

Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in dem Zusammenhang insbesondere mit China in engem Kontakt bleiben, um diesen Herrn dort in Pjöngjang im Zaum zu halten. Ich fürchte, dass wir bei einem Punkt nämlich, Anreize zu schaffen ein sehr schlechtes Beispiel erlebt haben in Zusammenhang mit Russland und der Ukraine.

Das kann nicht in unserem Interesse sein. Auch aus diesem Grunde sollten wir hoffen, dass Russland auf den Weg des Friedens in Europa zurückkehrt.